Het aan de kaak stellen van die misstanden zou nog steeds volgens Van Rompuy niet goed zijn voor het imago van de Europese Unie.

Maar ook in déze instelling zijn er heel wat problemen. Ook in déze instelling wordt de komende jaren eigenlijk in een soort 'groot geheim' meer dan 200 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe gebouwen voor het Europees Parlement en ook dát is kafkaiaans.